Minister, hvala, hvala za vaš, odgovor. Jaz pozdravljam to odločitev in me tudi veseli, tudi glede na to, da se bo ta razširila, zadeva, na šakale, ker veste, na Krasu je to kar velik, velik problem. Šakal je bil prav razlog, da so kmetje opustili svoje dejavnosti, drobnice so opuščali, svoje, različne druge, dejavnosti, ki smo jih tudi sofinancirali svoj čas, ne. Mi smo tudi zahtevali, da se to reči, da se drobnica širi, ampak ta je bil prav eden od pogojev, zakaj, niso se več, odločevali o o tem. Šakal kot tak, veste, to ni bila, nikoli ni bila ogrožena žival, nikoli tudi je ni bilo na Krasu. Tako kot niti medveda in niti volka in se pravi, da tukaj smo naredili mi napako, ljudje. Zaščitili smo določene živali, katere prej nikoli niso in so se same med sabo urejevale, če tako rečemo, ne? S to zaščito smo naredili samo to, da je iz štiristo medvedov, kar prenese Slovenija, jih je postalo tisoč. Zdaj, gremo za odstrel, z vsem spoštovanjem do vseh ljubiteljev živali, tudi mi smo ljubitelji živali, ampak to ne gre več tako naprej. To se pravi, da to bo treba, če narava ne tega stori, moramo storiti mi, ker nam dela škodo. Dela škodo in dela preplah med ljudmi, kar je še bolj pomembno, in zelo se bojimo, da ne bi prišlo do kakšne hujše, hujšega napada na človeka ali pa na otroke. Tako da pozdravljamo in upamo, da bo se to čim prej "sprovedlo". Hvala, minister.